Grazie Presidente.

Allora Moavero 8 su 19, Toninelli 3 su 4, Tria 2 su 6, Salvini figuriamoci 4 su

Le assenze dei ministri italiani dalle riunioni del Consiglio dei ministri. Queste sono le assenze dei ministri italiani dalle riunioni del Consiglio dei ministri, quando si parla di lavoro, quando si parla di giovani, quando si parla di industria, di trasporti, di immigrazione persino!

Questa la giustificazione che doveva dare oggi, Presidente Conte, invece voi non siete mai presenti!

A differenza di quel che voi andate in giro a dire, l'Italia senza è più orgoglio guardi quest'Aula vuota, Presidente!